er sjálfstæð stofnun innan þess ljónagarðs sem hún tilheyrir og hún verður að fjármagna sig sjálf hún fær ákveðna peninga til þess að rannsaka það sem henni sýnist og það sem er gaukað að henni ugglaust af stjórnvöldum ákveðinna landa sem ráða ferð og ef eitthvað fer úrskeiðis hjá þeim ef þeir gera mistök eða kostnaðurinn verður of mikill í ákveðnum þáttum bitnar það á réttlætinu í matsafgreiðslu esa

þá verðum við annað hvort að segja upp einhverjum tugum starfsmanna meðan þeir rétta úr kútnum eða að sekta lönd til þess að afla sér fjár svo að þeir geti haldið áfram í þessum grófu og yfirgangsmiklu vinnubrögðum sem þeir eru þekktir fyrir að stunda þetta er fyrirkomulag sem þekkist ekki einu sinni í villtustu afríkuríkjum þar er siðferðið á hærri grundvelli en þetta og er þar þó fólk sem við evrópubúar tölum oft um sem manneskjur á mörkum en þar er virðingin fyrir brjóstvitinu meiri og þar eru leikreglurnar

þótt síður en svo sé hægt að hrósa ýmsum leikreglum af þeim vettvangi en það réttlætir ekki yfirgang esa við höfum margreynt það um langt árabil að reglur samkvæmt leikreglum evrópubandalagsins og þeim samningi sem við erum í tengslum við á grundvelli esa evrópska efnahagssvæðisins að þær hafa sýnt að það er mjög mikil mismunun í túlkun reglna eftir löndum það er til dæmis þekkt að spánverjar túlka þessar reglur mjög opinskátt og sér í hag sama gera ýmsar aðrar evrópubandalagsþjóðir og það er svigrúm til þess í þessum reglum og samningum að túlka með sérstökum hætti ef menn sýna fram á að það sé sérstaða í því landi sem um er að ræða það er ekki vitað um eitt einasta dæmi virðulegi forseti ekki eitt einasta dæmi þar sem íslendingar sjálfir hvað þá kerfisþrælarnir hjá esa hafa túlkað íslendingum í hag allt í óhag það er túlkað kaþólskara en páfinn það er nú bara þannig þó að það sé grimmt að segja það að allt of stór hópur íslendinga sem hefur farið til embættisstarfa í brussel og á þessum vettvangi blindast og taka þátt í því að sýna valdbeitingu gegn íslenskri þjóð íslenskum hagsmunum það væri hægt að nefna mörg dæmi virðulegi forseti en ég ætla ekki að fara út í það hér á þessu stigi vegna þess að það mundi draga máttinn úr þessu stóra verkefni sem við verðum að snúa okkur að og taka upp þetta er alveg sama hvort það er á sviði mannvirkjagerðar á íslandi sviði flugs ýmiss konar þjónustu leikreglna fyrir fyrirtæki og annað þetta er slíkur flækjufótur af krókalínu að það er ekki nokkur leið

það er sem sagt full ástæða til þess virðulegi forseti að við íslendingar gerum ítarlega samanburðarrannsókn á túlkun reglna e e s samningsins er varðar viðskipti samkeppni styrkjakerfi í iðnaði landbúnaði og öðrum atvinnugreinum og það gengur ekki virðulegi forseti að láta þetta verkefni eingöngu í hendur embættismanna því að þeir eru að verja þar í ýmsum tilvikum eigin vítalínu í þessa úttekt þurfa að koma menn sem eru úr atvinnulífinu að sjálfsögðu yrðu embættismenn þar með og sérfræðingar en þeir sem á reynir í viðskiptum reynir á í þessum dæmum

vökulögin hjá vörubílstjórum sem eru ætluð fyrir undirlendi evrópu þar sem bílstjórar þurfa að vera dögum saman sólarhringum saman að ferðast á milli landa þá er þetta tekið upp á íslandi við fjórtán hundruð kílómetra hring og svo koma stöðvunarskyldutímar vörubílstjóri á flutningabíl á holtavörðuheiði í marsmánuði það spáir austan hríð hann á að stoppa og sofa í klukkutíma annars verður hann sektaður hann stoppar veginn hann skapar hættu og þetta er allt tóm vitleysa það er tóm vitleysa og við dönsum eftir limum þessa skrímslis og látum bjóða okkur hvað sem er þess vegna eigum við að taka höndum saman fara ofan í saumana á þessu fyrirkomulagi gagnrýnin ákveðin og kröfuhörð þá mun margt lagast í okkar landi